Donskis pour son excellent rapport et l'esprit de conciliation dont il a fait preuve. Ce rapport annuel a une résonance particulière car l'UE s'est enfin dotée d'une stratégie et d'un plan d'action dans le domaine des droits humains. Un représentant spécial pour les droits humains vient d'être nommé. Les nouveaux instruments financiers de développement et la coopération pour les six ans à venir sont actuellement au cœur des négociations entre les institutions. L'ensemble de ces éléments nous impose d'avoir une vision stratégique à long terme.

La mise en perspective de ces deux dossiers contribuera à renforcer la position du Parlement au sein des institutions.

Depuis les printemps arabes, il est essentiel de tirer les leçons de nos erreurs, de nos liens trop étroits avec de nombreux autocraties et régimes répressifs, afin de faire face aux nouveaux défis, au Sahel et en Syrie, et de soutenir les transitions démocratiques aux portes de l'Europe. Je reste perplexe face au manque de volonté politique de notre Parlement qui vient d'approuver les accords commerciaux avec le Pérou et la Colombie. En dépit des critères clairs et objectifs mis en place pour évaluer le respect des droits humains avant de signer des accords, le business as usual continue. Depuis deux ans déjà, les défenseurs des droits humains et les syndicats en Amérique latine nous alarment sur les dangers de tels accords commerciaux, qui auront des effets dévastateurs sur les peuples autochtones, les paysans et sur l'environnement. L'Union se targue de faire du respect des droits humains une priorité de sa politique extérieure. Lundi, lors de la Journée mondiale des droits humains, Mme Ashton déclarait que le respect des droits de la démocratie et de l'état de droit était le fil conducteur de la politique extérieure de l'Union. Mais nous sommes restés sourds aux appels des ONG et des citoyens du Pérou et de la Colombie en reléguant les standards de protection des droits humains et environnementaux à un statut de figurant dans ces accords commerciaux.